Ob die Kommission es letztendlich dabei belässt oder ob sie uns dann auch zukünftig unterstützt also diejenigen, die aus dem Parlament heraus hier mehr Gesetzgebung oder zumindest auch mehr Maßnahmen einleiten wollen.